Señora Presidenta, a lo largo de 2015 el Consejo Europeo ha ido cambiando el foco principal de su preocupación a principios de año, fueron la crisis griega y el terrorismo con en la primavera, fue la crisis de refugiados y de inmigrantes y, después, hemos tenido también la crisis sobre el terrorismo. Pero que haya cambiado el foco no significa que las crisis hayan desaparecido están todas ahí, están todas juntas. Y aunque aparentemente alguna de ellas no nos preocupa tan dramáticamente como en el pasado, sigue siendo, sin embargo, la crisis económica y de empleo la principal preocupación de los ciudadanos europeos. En primer lugar, por el legado de la propia crisis en términos de desempleo —va a ser sumamente grave para los jóvenes y para los parados de larga duración—, en términos de divergencias sociales y territoriales y, también, en términos de pérdida de derechos laborales y de condiciones salariales.

Y tampoco estamos preparando el futuro nuestro gap de inversión sigue muy alto. El año 2015 ha supuesto menos que 2014 y 2014 menos que 2013. Por tanto, tenemos que asumir que, aunque no afrontamos dramáticamente una crisis económica, esta sigue siendo importante. Por último, quisiera hacer una pregunta a la Comisión, a quien manifiesto mi apoyo ¿es verdad que, después de las cumbres de septiembre y de noviembre, en las que se acordaron 160

Si eso es verdad, es una vergüenza para los Estados miembros.